Pani Przewodnicząca! Poparłem to sprawozdanie ze względu na ogromną potrzebę dywersyfikacji źródeł energii w Europie. Do niedawna panaceum na wszelkie energetyczne braki miała być budowa z Rosji do Niemiec gazociągu północnego.

Właśnie wczoraj rosyjski Gazprom ograniczył dostawy gazu do kilku krajów Unii Europejskiej.

Parę lat temu, w wyniku politycznych rozgrywek Rosji, inne kraje cierpiały na brak gazu. To pokazuje, jak ważne jest poszukiwanie nowych źródeł energii w Unii Europejskiej w kontekście zarówno bezpieczeństwa Unii Europejskiej, jak i zabezpieczenia wszelkiego rodzaju działań.